Wir danken für die Vielzahl von Anregungen, von Kritik, von Fragen und werden mit Sicherheit auf dieser Grundlage unsere Arbeit zwischen mehreren Kommissaren und unseren Diensten in den nächsten Wochen intensiv fortführen.

Was wir nicht haben, ist ein Mandat seitens der Energiepolitik oder ein allgemeines Mandat, über Schiefergas zu entscheiden mit Ja oder Nein. Ein Verbot oder eine generelle Erlaubnis ohne weitere Verpflichtungen kann nicht die Kompetenz der europäischen Politik sein. Was wir haben, was mein Kollege zuallererst hat, sind geltende Regeln, ist ein geltender europäischer Rechtsrahmen für Umweltschutz, für Boden und Grundwasserschutz und auch für Gesundheitsschutz.

Die Mitgliedstaaten sind zur Einhaltung in der Pflicht.

Die Frage ist und die analysieren wir ob wir eine Erweiterung unserer Rechtsregeln für Umwelt Klima Natur und Gesundheitsschutz brauchen. Zweitens Schon jetzt ist der Energiemix Europas von der Shale Gas Entwicklung Amerikas berührt. Wir haben heute größere Mengen LNG Gas aus unterschiedlichen Produktionsländern der Welt in Europa, weil dieses Gas nicht mehr in die USA exportiert wird. Das heißt, die Amerikaner sichern sich ihren Gasbedarf selbst durch Schiefergas,

Übrigens ist der Wettlauf von Mitgliedstaaten, neue LNG Terminals zu bauen und eine Förderung zu erhalten, egal ob über die EIB oder über den Haushalt, in den drei baltischen Staaten genauso groß wie im Mittelmeerraum, an der Adria, in Kroatien, Slowenien, Italien.

Die Russen waren durch die Schiefergasrevolution bereit, in Verhandlungen einzutreten, mit uns auch vor das Schiedsgericht zu gehen, wenn es um Langfristverträge und Höchstpreise für Gas geht. Und mancher Gasvertrag mit den Russen wurde schon verändert und der Gaspreis etwas verringert, weil Shale Gas auf dem Weltmarkt eine Veränderung, eine Vergünstigung von Gas gebracht hat und weiter bringen wird. Die Reihenfolge ist also klar Wir prüfen die geltenden Regeln und sind gerne zur Fortschreibung und Erweiterung bereit, wenn dafür Bedarf besteht. Eine Frage fand ich spannend Brauchen wir überhaupt Gas? Ich sage Ihnen ausdrücklich, der Energiemix, die Technik, ist Sache der Mitgliedstaaten und ich glaube nicht daran, dass eine Änderung des Artikels 194 in unserer Generation noch von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden wird, weil die Gegebenheiten der Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind,

Diese Erwartung habe ich in absehbarer Zeit nicht. Wenn dem so ist, dann ist klar, dass wichtige Entscheidungen bei den Mitgliedstaaten liegen. Ich plädiere für einen starken Ausbau erneuerbarer Energien. Aber 100 erneuerbare Energien für Transport, für Wärme, für Strom, für die Industrie ist im Augenblick eine langfristige Vision, und wenn man sie zu kurzfristig erreichen will, eine blanke Illusion. Eigentlich war es ein breites Verständnis hier im Parlament, dass Gas die flexibelste und umweltfreundlichste ergänzende Energiequelle für Versorgungssicherheit neben aufsteigenden erneuerbaren Energien ist.

Regierungschef Baden Württembergs, Kretschmann, fordert, Gaskraftwerke über Kapazitätsmechanismen gebaut zu bekommen, damit nicht erneuerbare Energien gegen Versorgungssicherheit stehen. Das heißt, Sie müssen schon die Frage stellen. Ich behaupte, wir brauchen in den nächsten 30 Jahren zwingend Gas egal ob konventionell oder nicht konventionell, wenn der Aufbau nicht grundlastfähiger, nicht ständig verfügbarer erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind in Europa mit Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit vereinbar bleiben soll. Ohne Gas geht es in den nächsten Jahrzehnten nicht, und damit letztendlich wenn man dem Thema CO 2 dienen will auch nicht ohne CCS.

Die entstanden 2007 im großen Einvernehmen durch Zustimmung aller Mitgliedstaaten im Europäischen Rat und parallel durch große Mehrheit bei Ihnen im Europäischen Parlament.

Meine Bitte ist Bei allem Streit, wenn wir ein Einvernehmen aller Mitgliedstaaten erreichen wollen, von Belgien über Deutschland bis zu Polen und VK, in Sachen Energie und Klimaschutzpolitik und damit in Fragen der Energiepolitik Kompetenz und Autorität behalten wollen, auch für das nächste und übernächste Europäische Parlament, dann brauchen wir Kompromissbereitschaft. Wenn jeder mit seinem Ideal oder Dickkopf sich hier selbst verwirklichen will, geht es schief! Wir brauchen Kompromissbereitschaft zwischen Energiestrategie und Umweltschutz. Wir brauchen Kompromissbereitschaft zwischen Ländern, die 90 Kohle haben Polen heute und kein Gas aus Russland importieren wollen, weil dies ihre Lehre aus ihrer Geschichte ist, weswegen Polen auf Kernkraft und auf Shale Gas setzt. Wir brauchen Kompromissbereitschaft bei den Briten, damit sie, wie damals Tony Blair, bereit sind, die Energie und Klimaschutzpolitik weiter zu europäisieren und nicht re nationale Entwicklungen die Folge sind. Denn eines ist klar Beim Thema Klimaschutz ist jeder Mitgliedstaat alleine

Wenn wir nicht zusammenbleiben, nicht kompromissbereit sind, wenn wir uns gegenseitig Lobbying und Abhängigkeit von Lobbyisten vorwerfen, wenn wir nicht für 2030 neue pragmatische Ziele für CO 2 Emissionsreduktionen, Effizienz und erneuerbare Energien anstreben, dann ist diese Erfolgsgeschichte einer europäischen Energie und Klimaschutzpolitik schneller zu Ende, als mancher glaubt, aber damit auch unsere Bedeutung gegenüber Washington und Beijing und gegenüber anderen und unsere Vorbildfunktion. Deswegen Losgelöst vom Thema Schiefergas fordere ich bei Ihnen allen Kompromissbereitschaft ein, wenn die Erfolgsgeschichte einer europäischen Energie und Klimaschutzpolitik sich auch im nächsten Jahrzehnt mit Ihnen oder Ihren Nachfolgern fortsetzen soll. Ich sehe derzeit bei einer antieuropäischen Stimmung in einer wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten und bei einer unglaublichen Unterschiedlichkeit im Energiemix und bei wachsendem Misstrauen, wie es heute hier im Saal zu beobachten war, eher Schwierigkeiten voraus, wenn es um die Fortschreibung von verbindlichen Zielen zu CO 2 Emissionsreduktionen, erneuerbaren Energien und Effizienz ich hoffe noch im nächsten Jahr in diesem Parlament mit gewissen Erfolgschancen und unserer Unterstützung